Une satisfaction pour avoir étendu la base légale de cette directive qui visait, au départ, uniquement le marché intérieur et qui maintenant traite également de santé publique.